Hvala za besedo, predsedujoči. spoštovana ministrica! Za vas imam kar nekaj konkretnih vprašanj glede bodočih, več kot potrebnih infrastrukturnih zasavskih projektov, in kar je najbolj važno, ti projekti seveda bodo zagotovo izvedeni, le čas pričetka in pa konca izvedbe je še neznan, zato seveda to sprašujem vas. Vaši odgovori so namenjeni predvsem prebivalcem Zasavja, da bodo dobili jasno predstavo o tem kaj se bo pozitivnega dogajalo v Zasavju, kjer so infrastrukturni projekti žal še vedno preredki navkljub mnogim prejšnjim obljubam prejšnjih vlad. Za vse naštete projekte me zanima konkretno stanje, torej v kateri fazi je posamezna posamezen projekt, kaj točno se je že izvedlo. Na primer, ali je državni prostorski načrt že sprejet, kdo bo koncesionar, ali so zemljišča že odkupljena, ali so zagotovljena finančna sredstva. S kakšnimi težavami se srečuje izvajalci, in tako naprej. Zanima me tudi čim bolj natančna časovnica. Torej, mesec, leto, predviden začetek in konec izgradnje ter kdaj naj bi bil projekt objekt predan v uporabo. Moje poslansko vprašanje je zelo obširno, zato vas zdaj prosim za ustni odgovor, za tiste bistvene podatke, želim pa v v pisnem odgovoru čisto konkretne konkretne odgovore v najkrajšem možnem času. Ti zasivs zasavski projekti, ki bodo nenazadnje prinesli dodano vrednost infrastrukturni podobi celotne države in imeli pozitiven vpliv tudi na sosednje pokrajine, pa so: rekonstrukcija glavne ceste skozi Dol pri Hrastniku, izgradnja predora Trbovlje-Prebold in povezava na avtocesto v Savinjski dolini in potem povezovalna cesta od predora v Hrastnik in seveda ta cesta se nadaljuje na novo cesto, povezavo Hrastnik-Zidani Most. Potem, izgradnja te nove ceste Hrastnik-Zidani Most, posamezne faze ter vrstni red pričetka; vemo, da je ta državni prostorski načrt za to cesto bil že sprejet dva tisoč deset, pa se na tej na tem projektu še nič ne dogaja oziroma nekaj se, to boste povedali, kaj se dogaja. In pa izgradnja hidrolektrarne na srednji Savi, kdo bo koncesionar, ali ima izgradnjo zapisano z v svojih planih za naslednja leta in ali je zagotovljena finančna konstrukcija. Ter pa nekaj boste povedali tudi o obvoznici pri kraju Zgornji Hotič, potek trase je že določen, to sem bil, na v Zgornjem Hotiču, kdaj bo ta pričetek oziroma kdaj bo končana izgradnja; po podatkih, ki jih imam nekje, naj bi bila ta izgradnja končana nekje dva dva tisoč dvaindvajset oziroma dva tisoč triindvajset. In pa na koncu bomo mogoče tudi kaj rekli o noveli Zakona o rudniku Trbovlje-Hrastnik. Hvala.